D'autres, les ressortissants de 105 pays, principalement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, doivent disposer d'un visa pour pouvoir pénétrer dans l'espace Schengen. La refonte du code des visas, que nous allons approuver, je l'espère, est faite pour eux. Elle a pour objectif fondamental de faciliter les voyages touristiques et d'affaires pour les personnes de bonne foi, tout en prévenant au maximum les risques pour la sécurité intérieure et le risque migratoire. L'accord que nous avons réalisé avec le Conseil est un bon accord. Un visa pourra être obtenu en moins de 15 jours et être demandé six mois à l'avance, au lieu de trois mois actuellement. Les visas à entrées multiples pourront aller jusqu'à cinq ans et seront délivrés selon des règles communes à tous les États membres, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'Europe n'est pas seulement plus attirante, elle est aussi, il faut le répéter, moins chère. Enfin, nous sommes parvenus à nous mettre d'accord avec le Conseil sur le point particulièrement délicat du lien à établir entre le pays d'origine et l'acceptation des visas de retour des personnes qui n'ont pas été autorisées à rester sur le territoire européen. Pour conclure Monsieur le Président, laissez moi 30 secondes je voudrais remercier notre rapporteur, Juan Fernando López Aguilar, pour son engagement dans ce dossier.

Je voudrais remercier nos collègues pour la qualité de nos échanges, en particulier M.

Merci à nos collaborateurs et à nos collaboratrices pour le magnifique travail qu'ils ont fourni.

J'ai siégé dans cette assemblée pendant 30 ans.